Madame la Présidente, mes chers collègues, s'agissant des poulets de chair et de l'utilisation d'antibiotiques pour favoriser la croissance des animaux, je tiens à rappeler ici, comme je l'ai maintes fois répété en commission INTA, que si leur usage est interdit dans 51 de nos États membres, il demeure totalement et à 100 légal et très largement répandu aux États Unis, au Canada, dans tous les pays du Mercosur, en Australie et en Nouvelle Zélande autant de pays concernés par les accords de libre échange négociés par M. Juncker et sa Commission. Rendez vous compte qu'en l'état actuel des choses, on estime que ces pratiques médicamenteuses ne sont pas loin de concurrencer, voire dépasser en volume, les prescriptions médicales destinées aux êtres humains. Il faut d'ores et déjà revenir sur les conditions de ces traités commerciaux, et il est impératif et vital de mettre en place un véritable système de traçabilité et d'étiquetage des produits importés pour le bien être des animaux, bien sûr, et pour l'information et le choix du consommateur parce qu'il en va aussi de la santé de nos concitoyens.